virðulegi forseti ég ætla ekkert að hafa mörg orð hér í lok þessarar umræðu lít svo á að að minnsta kosti þeir háttvirtir þingmenn sem hér hafa talað séu mjög fylgjandi því að áfram verði bara unnið að málinu af fullum krafti ég legg líka áherslu á það að það er ýmislegt hægt að gera strax það er fjölmiðlafrumvarp núna til umfjöllunar í háttvirtri menntamálanefnd þar sem meðal annars er kveðið á um vernd heimildarmanna og fleiri réttarbætur fyrir blaðamenn sem getur skipt máli inni í þessu þannig að það er hægt að gera ýmislegt strax það þarf að skoða upplýsingalögin líka sem eru að koma fram og skoða þau sérstaklega út frá þessari þingsályktun þannig að það er margt hægt að gera strax en það er líka mikilvægt að við náum þessari heildarmynd ekki síst út af þessum alþjóðlegu skuldbindingum sem ég nefndi hér áðan síðan tek ég bara undir það sem nokkrir háttvirtir þingmenn haf rætt og nefnt hér að setja inn kostnaðargreiningu og taka það fram í nýju frumvarpi til laga um þingsköp ég held að það sé líka liður í því að styrkja sjálfstæði þingsins það er að mál sem þingmenn leggi fram í stjórn eða stjórnarandstöðu bara almennir þingmenn úr öllum flokkum og þingsályktunartillögur að þær séu kostnaðarmetnar það sýnir í raun og veru líka alvöru málsins að fólki sé alvara með því að samþykkja

sjálfstæði þingsins sem okkur verður oft mjög tíðrætt um hér í þessum sal að vanda til vinnubragða líka á þessum vettvangi að öðru leyti mun ég bara halda áfram að vinna að málinu eins og ég fór yfir hér í